Hvala lepa za besedo. Na hitrico bom samo preletel par stvari. Še enkrat seveda tudi, z moje strani, kot predlagatelja najlepša hvala vsem za konstruktivno debato, za sodelovanje v tej, v tej res, bi rekel, taki vsebinski razpravi. zdaj jaz se bom še enkrat na hitrico dotaknil tega, sicer kar je omenila državna sekretarka za teh devetsto evrov, kar daje neki strah oziroma oziroma se na konec koncev vprašamo, a sploh ima smisel še kaj delati naprej, ne, ali kar pustimo pa delajo gasilci Cena veselo naprej, plačujejo gasilska društva te izpite avtošolam, in potem ko pride seveda gasilec iz avtošole s Cena kategorijo, pride v gasilski dom, da bo peljal avto, ga ne zna peljati, ne, to se pravi zdaj tukaj. Sicer ste omenili prej, ste omenili, nižanje standardov, če sem prav razumel, in tako naprej, ne, da ne bomo nižali standardov. Mi ne želimo nižati standardov, res ne, nikakor ne, in kategorija B, kategorija B, pridobljena in pa to dodatno izobraževanje, ki je, kot če bi slišali gospoda Breznika, oziroma tudi sami to vemo, saj smo na osnovi tega, tudi potem te zaključke potegnili. To izobraževanje že poteka, v v vojski, to ni nič novega, ne odkrivamo tople vode, to je stara zadeva, ki se je takrat seveda uredila z zakonom na sklicevanje evropske direktive. Tole pa smo takrat izpustili. Tako, da to lepo lavfa, to to stane, ne vem, okrog sto evrov. Tisto izobraževanje naredijo vojaki in potem vozijo ta vozila, seveda s tem, da imajo to potrdilo, ki ga pridobijo, s tem izobraževanjem vedno pri sebi in vozijo zgolj za namene za potrebe vojske. Tukaj je pa popolnoma isto in to, to, da bi bilo to zdaj devetsto evrov, ne, izpit je pa, ne vem, jurja ali pa mogoče jurja sto, jaz ne vem, koliko točno vzamejo avtošole za Cena, se mi zdi, se mi zdi malo tako malo strašenje, no, ali kakorkoli že, jaz verjamem, da bo ta cena močno, močno padla, do prve seje, odbora odbora za infrastrukturo, ke bomo o tem govorili, Vsaj želim si tako, no, ker, še enkrat, mi želimo gasilcem omogočiti cenejše, cenejše delo in pa lažje, a veste, vsak, ki mora iti ta izpit, narediti, ne? To, to danes v teh časih, ko se vse hitro nekaj dogaja, pa ko imajo vsi neke zadolžitve, je je ta čas, porabljen, tudi veliko vreden, ne? Plus tega še toliko denarja dati, in če samo pogledamo, ne vem, jaz lahko samo pogledam svoje, prostovoljno gasilsko društvo v Litiji in tudi njihov gasilec, ki je redno zaposlen, samo en v poklicnem jedru, ki lahko je, če je prostovoljno gasilsko društvo v četrti kategoriji, kar tudi litijsko je - mi je tudi svetoval in takrat navdušil, da smo sploh v te spremembe šli, poleg Gasilske zveze in pa, tudi prejšnjih predlagateljev lanskega leta. In oni bi si zaželeli imeti, gasilskoreševalni, in zaščitno-reševalni center. Nujno potreben, ne, da so v starih objektih, ki komaj še zmorejo, vse te, torej prostore, za za tako sodobne avtomobile, pa hoverkraft, pa čolne, pa ne vem kaj vse, kar je danes nujno potrebno, pa ni denarja za to, da bi se ta center center zgradil, ne? In dajmo na na tej na neke načine poskušati jim omogočati, da bodo tisti denar, ki ga prigarajo na različne načine, tudi s tistimi koledarji za novo leto, pa z ne vem čem vse, pa udeležujejo se različnih prireditev, kjer še kakšen evro tudi zaslužijo, pa lokalna skupnost daje preko občinskega proračuna ... Dajmo raje, dajmo jim pomagati, da bodo prišparali ta denar, pa da ga bodo vložili v tisto, kar je nujno potrebno. Tukaj pa ne bomo nižali standardov in poskušajmo najti res, te rešitve, ki smo jih tudi, seveda s to spremembo in dopolnitvijo Zakona o voznikih, skupaj predlagali in, dajmo jim, dajmo jim res pomagati, kakor se najbolj da in jaz verjamem, da bomo, da bomo tudi do tega, prišli. Še enkrat, seveda, ta, deregulacija, ne, kar, kar si želimo, pa debirokratizacija, pa seveda pocenitev - to so ne bodo to tista osnovna vodila nas vseh, ki ki ki se zdajle tukaj borimo, da bomo vsi skupaj, seveda vključno tudi z vlado, saj verjamem, da nimate zlih namenov, da bi zdaj, da bi zdaj pa, da bi vlada, poskušala nekako, nekako nekako, blokirati naše naše pobude in predloge, ki so po moje zelo, zelo v redu. Pa ne, da bi rekel, da so populistični, kakor je bilo omenjeno, ampak, to so neka realna pričakovanja gasilcev in mi smo tukaj zato, da jih pač, jim uresničimo, in pa seveda, še enkrat povem, nikakor ne z nižanjem standardov. Kolikor, v kolikor, bi kdo, vsaj meni, dokazal ali pa mi razložil, da bomo nekje znižali standard in da bi na račun tega trpela kakršnakoli varnost ali ali karkoli, seveda, se s tem absolutno ne bi ne bi strinjal. Tako da, v tem primeru pa, ko gradimo na nekem primeru dobre prakse, ki že funkcionira v Slovenski vojski, mislim, da ne bomo nič novega odkrili, če gremo po tej poti naprej, tudi pri gasilcih, reševalcih, jamarjih, podvodnih reševalcih in vseh ostalih, ki ki smo jih danes že neštetokrat omenili. Torej še enkrat, čisto na koncu, in pa seveda tudi policiji, ki je tudi vključena zraven, vesel sem, no, da da smo našli skupen jezik, da smo v razpravi odprli neke teme, neke teme neke stvari, ki mogoče nam še niso, prej o njih nismo morda toliko razmišljali, toliko pozornosti posvetili, je pa res, da to stališče vlade, seveda je treba tudi upoštevati. Jaz ga upoštevam in ga tudi bom, me pa edino to žalosti, da sem ga dobil na mizo šele potem, ko sem že, svoje svoje stališče oziroma kot predlagatelj predstavil, predstavil, predlog teh sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih. Ampak nič hudega, zdaj ga imamo. Zakon bo - kot kaže - v prvem branju potrjen, za kar se lepo zahvaljujem vsem, bomo pa seveda, to mnenje vlade in pa vse ostale pripombe, skupaj tudi proučili in na seji matičnega odbora, tudi tudi zaključili z debato v drugem branju. In jaz računam in upam, da bo šlo to, da bo šlo, da bo šel ta zakon skozi, tako kakor smo si tudi vsi skupaj zamislili in bomo naredili eno eno dobro delo skupaj vsi, kolikor nas je tukajle noter v tej hiši demokracije, vključno s spoštovano vlado. Hvala lepa.